að ég hef ekki átt þess kost að fylgjast með henni allri og eins hinn fyrirvarann að auðvitað erum við öll að hafa innlegg um efnið án þess að hafa enn átt ber kost að kynna okkur til hlítar efni skýrslu rannsóknarnefndarinnar fyrst og fremst að geta farið yfir aðalatriðin í niðurstöðum nefndarinnar ég vil segja það að sú skýrsla virðist mér mæta þeim væntingum og jafnvel taka fram þeim væntingum sem til starfs nefndarinnar mátti hafa að starf hennar sé vandað og yfirgripsmikið

unnið þannig að til hreinnar fyrirmyndar hefur verið ég held að það skipti auðvitað gríðarlega miklu máli til þess að sátt geti tekist um niðurstöðurnar í meginatriðum og allt það starf sem við eigum fram undan en það er auðvitað gríðarlega mikið starf á þeim stutta tíma sem við höfum hér til umræðna vil ég kannski fyrst og fremst draga fram örfá af þeim mörgu atriðum sem ég tel að okkar verkefni hér á alþingi íslendinga sé að takast á við og bæta úr í menningu okkar vegna þess að það eru svo sannarlega þær skyldur sem upp á okkur standa við þurfum að gæta þess í þessu verkefni að forðast það að fara skilningi um meginúrbætur lykilþætti sem óhjákvæmilegt er að taka á til þess að forða því að

úrbótaefni eins og við öll þekkjum en það fyrsta sem ég vil hér gera að umfjöllunarefni er valddreifing og aðgreining valdþáttanna og efling hvers og eins þeirra vegna þess að mér virðist það vera algjörlega augljóst að í

jafnt og þétt á mörgum árum og áratugum að hér smátt og smátt

misstum við allt aðhald og allt eftirlit sem þarf að vera til staðar í samfélagi þannig að það sé gætt að réttum leikreglum og þannig að það skapist ekki mein í samfélaginu sem leiða á endanum til þess að það hrynur í því efni er það auðvitað algjörlega augljóst að við þurfum að taka sjálfa grundvallarlöggjöfina stjórnarskrána til endurskoðunar og taka á henni meðal annars með þetta atriði í huga vegna þess að eitt af því og eitt af var sem sérstaklega heyrir til friðar okkar alþingismanna í þessum efnum er auðvitað sú staðreynd að við höfum á umliðnum árum og áratugum látið framkvæmdarvaldinu haldast uppi óhófleg völd og áhrif hér í á alþingi það er engin leið að draga aðra ályktun en þá að hér þurfi þingið sannarlega að efla sjálfstæði sitt gagnvart framkvæmdarvaldinu

eftirlitshlutverk sitt þá þurfum við líka ekki aðeins að líta til þess að framkvæmdarvaldið hafði náð svo sterkum tökum á löggjafarvaldinu sem raun ber vitni heldur er óhjákvæmilegt líka að líta til þess að framkvæmdarvaldið var farið að seilast inn í sjálft dómsvaldið með skipan dómara og þannig að seilast til valda líka í þeim valdþætti og algjörlega nauðsynlegt að við hér í þinginu setjum skýrar leikreglur sem tryggi sjálfstæði dómsvaldsins og komi í veg fyrir grófa pólitíska íhlutun af því eins og hætta er á að óbreyttum lögum þar höfum við nefnt nokkra af valdþáttunum en þar verðum við auðvitað líka að hafa í huga þá sterku þöggun og það mikla vald sem framkvæmdarvaldið tók sér með embættismannakerfi landsins

til um bæði stöðuveitingar og skipan mála jafnvel með því að leggja niður opinberar stofnanir sem ekki voru hinu pólitíska valdi þóknanlegar við verðum líka á þeim vettvangi fyrir slíku og koma í veg fyrir að stjórnmálin geti í rauninni kúgað embættismannakerfið til þess að dansa með þessi samansúrrun á valdinu teygði sig síðan auðvitað á endanum yfir fyrst í fjármálakerfið þar sem völdum í fjármálakerfinu var á hinum pólitíska vettvangi

sem auðvitað gegndu miklu lykilhlutverki sem ríkisbankar á sínum tíma en við það að breytast í fjárfestingarbanka fengu algjöra lykilstöðu í viðskiptalífinu og síðan sömuleiðis í fjölmiðlunum þegar maður skoðar þessa mynd sem ég held að sé ekki hægt að segja að sé á ábyrgð eins manns eða eins flokks eða með nokkrum slíkum hætti en við hljótum að þurfa að fjalla um sem þróun stjórnmálamenningar okkar í okkar unga landi og við eigum að muna það að lýðveldið okkar er ungt að hér er um að ræða ávexti af óheillavænlegri þróun stjórnmálamenningar okkar á löngum tíma og að við þurfum með róttækum hætti að fara í grundvallaratriðin í sjálfri stjórnskipan okkar

valdþáttanna og í þeim leikreikreglum sem gilda eiga bæði í stjórnkerfinu og á markaðnum til þess að dreifa völdunum vegna þess að staðreyndin er jú sú og slíkt er eðli mannanna að vald spillir ef við ekki gætum þess að dreifa valdinu í samfélaginu hættum við á meiri og meiri spillingu það er þess vegna lykilatriði til þess að berjast gegn og varna spillingu í einu samfélagi að löggjafarvald þess komi fyrir leikreglum þannig að valdinu í samfélaginu sé dreift það held ég að sé eitt af erum fjöldamörgu verkefnum sem við þurfum að sinna

fjórða valdið fjölmiðlana sem sjálfstæða aðhaldsaðila með hinum valdþáttunum þremur ég held að það sé hverjum manni augljóst að við þurfum að efla líka ekki aðeins aðgreina heldur líka að efla hvern og einn af þessum valdþáttum vegna þess að staðreyndin er bara sú að í störfum okkar þurfum